Als Berichterstatter für die Situation des Wildlachses in der Ostsee möchte ich mich in erster Linie auf diesen Teil unserer Debatte beziehen. In der Tat ist es so, dass der Bestand in einem sehr schlechten Zustand ist. Die Reduzierung der Fangquote, die durch die Wissenschaftler in besonderer Weise gemeinsam mit dem RAC vorgenommen worden ist, ist dramatisch fast 80 Diese Fangquote wird nicht in Tonnen gerechnet, sondern schon in Stückzahl. Und wenn wir dann über die fischereiliche Sterblichkeit reden, müssen wir natürlich auch alle Aspekte dabei berücksichtigen. Es ist notwendig, dass die touristische und die Freizeitfischerei mit einbezogen und mit den gleichen Kontrollmaßnahmen bedacht werden wie die berufsständische Fischerei.

Bevor er an die Flussmündung kommt, hat er seine natürlichen Feinde zu überwinden.

Wenn er das überstanden hat, schwimmt er flussaufwärts, dann kommen die Sportangler und die Freizeitfischer, dann die Wasserkraftwerke, die schon erwähnt worden sind, und erst dann seine Laichplätze. Wir müssen das alles dabei im Auge behalten, denn das bedeutet nachhaltige Fischerei.

Wir wollen sie in der Ostsee behalten! MSY höchstmöglicher Dauerertrag, das wird ja mit den wissenschaftlichen Ermittlungen gerade in dieser Weise schon praktiziert, auch mit den RAC.

Letztens haben wir den RAC Nordsee dagehabt, und der hat uns gesagt, die NGO waren noch kein einziges Mal bei einer Sitzung.